Monsieur le Président, je voudrais faire un rappel au règlement. Hier, pendant qu'une délégation de sidérurgistes était reçue dans ce Parlement pour discuter de l'avenir de la sidérurgie européenne, dehors leurs collègues se faisaient matraquer, gazer et taser.

Les salariés venaient juste pour discuter de l'avenir de la sidérurgie et ils se sont trouvés complètement encerclés.

Je souhaite que ce soit signalé. Il a fallu l'intervention de députés européens pour que cessent de telles exactions.

Le dialogue social doit pouvoir permettre à chacun de s'exprimer tranquillement.